Więc niepokoją mnie głosy, które przed chwilą słyszałam o zaangażowaniu posłów i posłanek w zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską. Apelowałabym bardzo mocno, żebyśmy nie zabierali przestrzeni, która była zaprojektowana dla innych.

To samo dotyczy potężnych instytucji lobbistycznych, które dysponują innymi instrumentami.

Nie pozwólmy zabierać przestrzeni przeznaczonych dla autentycznego głosu obywateli, a nie dla grup politycznych lub grup interesów.